Harbour a exprimé sur la réserve de croissance qui se trouve dans cette directive, que si on l'utilise intelligemment, dans les limites qui sont prévues mais dans toutes ses potentialités, il est clair que, pour l'économie des services qui est si importante j'aimerais, je le redis encore une fois, que d'autres économies agroalimentaires ou industrielles soient également importantes ou plus importantes

Je voudrais également rappeler à Mme in t Velt que des procédures d'infraction restent actuellement ouvertes à l'égard de sept États membres pour non communication des mesures de transposition. Donc, vous le voyez, Mesdames et Messieurs, nous sommes dans l'esprit de contrat, de volontarisme. Je vais moi même dans les États membres, comme cela a été noté tout à l'heure.

Mais s'il le faut, et vous le voyez, nous pouvons être plus pressants encore à travers des procédures d'infraction pour veiller à la bonne mise en œuvre de cette directive.

nous avons lancé une étude pour vérifier comment les choses se passent et nous organiserons, fin 2011, une conférence sur le fonctionnement pratique des guichets uniques, dans l'esprit même du forum sur le marché unique que je voudrais organiser c'est une suggestion que Mme von Thun und Hohenstein avait faite avec le président Harbour un forum annuel du marché unique pour donner une approche plus humaine, plus concrète, plus citoyenne, plus proche de ce marché avec les entreprises et avec les organisations professionnelles ou syndicales.

Pourquoi engage t on ces tests de performance service par service pour voir les interactions positives ou négatives entre certains textes européens? Parce qu'on s'aperçoit que, pour bien appliquer la directive sur les services, il faut faire attention à d'autres textes, et j'ai l'exemple sous les yeux d'un architecte établi en Belgique qui travaille avec des clients aux Pays

Voilà comment il faut faire attention et c'est ce que nous allons faire avec les tests de performance aux bonnes interactions entre ces différents textes européens. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en évoquant le point très politique, qui est important pour moi aussi, Mesdames et Messieurs les députés, et que Mme Gebhardt a évoqué la première, de l'application dans le cadre prévu par cette directive et pas à d'autres sujets.

Je rappelle aussi

Kroes. Donc, vous aurez deux outils, en termes de communication, qui devraient clarifier et éviter les ambiguïtés et, parfois, les polémiques ou les malentendus. La communication sur les missions de services d'intérêt économique général ou de service public sera faite au cours de cette

cette directive ne traite pas cette question, ni d'ailleurs la question des droits ou la question du détachement des travailleurs.

débats. Je rappelle qu'elle a été beaucoup améliorée, qu'elle est aujourd'hui assez claire et que nous pouvons l'utiliser pour créer de l'emploi et de la croissance, que les citoyens attendent. Je veux que nous soyons exigeants et vous avez raison de l'être mais je voudrais aussi que nous soyons objectifs à l'égard de cette directive et que nous construisions ensemble ce marché unique des services dans l'esprit et avec des méthodes de partenariat.